Señor Presidente, señor Comisario, lo cierto y verdad es que los defensores de los derechos humanos de Colombia y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constatan que no hay ninguna mejora respecto al Gobierno del Presidente Uribe.

hay una persecución permanente de los sindicatos, de los defensores de los derechos humanos, y, solamente por eso, este Acuerdo comercial debería contener una cláusula que pudiera evaluar con claridad si efectivamente el Acuerdo sirve para avanzar, para no permitir la continua violación de los derechos humanos en Colombia. Pero, además, nosotros creemos que la parte comercial de este Acuerdo no tiene en cuenta las asimetrías. Estamos hablando de un país, Colombia, que es uno de los países con más desigualdades del mundo, y mucho nos tememos que, al no tener en cuenta las asimetrías comerciales, la complementariedad, un comercio justo, podríamos crear una situación que acelere todavía mucho más las desigualdades. Por eso somos tremendamente críticos con este Acuerdo que esperemos que no sea ratificado.